În opinia mea, Hugo Chávez a luat din socialismul totalitar din secolul trecut tot ce poate fi mai rău. Nu am în vedere aici atitudinea sa față de investițiile străine, care e, de bună seamă, și ea foarte problematică, atât timp cât e expresia unui arbitrariu complet. Am în vedere, însă, atitudinea sa față de libertatea presei și față de ceea ce reprezintă pluralismul, pentru că Hugo Chávez încearcă să mimeze pluralismul, pur și simplu închizând posturile de radio care refuză să transmită discursul lui fluviu și inventând posturi publice pentru a mima pluralismul, A mima pluralismul nu înseamnă același lucru cu a accepta pluralismul, pentru că o democrație nu trăiește din caricaturile ei. Persoanele apropiate lui Chávez au fost deja numite. E un dictator pur și simplu pentru că detestă pluralismul și cred că socialiștii nu au de ce să l apere. Una dintre victimele recentelor manifestații e, de altfel, un student socialist